Szavazatommal támogattam a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből bejelentő személyek védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről szóló jelentést. A magyar kormány tevékenységének ismerete is megerősíti azt a tényt, hogy az EU egyik jelenleg legsúlyosabb problémája a korrupció.

Ezért lenne fontos, hogy a jelentés felhívásának megfeleljen a Bizottság, a megfelelő jogalap értékelését követően, még az idei év vége előtt terjesszen elő egy olyan átfogó, közös jogalkotási keret létrehozására, amely magas szintű védelmet biztosít majd az állami, mind pedig a magánszektorban, valamint a nemzeti és európai intézményekben, így az érintett nemzeti és európai szervezetekben, hivatalokban és ügynökségekben a visszaéléseket bejelentő személyek számára.

Éppen ezért külön felhívom az Európai Unió szerepének fontosságára a figyelmet a visszaélést bejelentő személyek védelme kapcsán, különös tekintettel az olyan tagállamokból származó bejelentőkre, ahol a korrupció az állami végrehajtó szervek és a kormány egészét áthatja.